Y si importantísimo es atender los casos de los bebés sustraídos, cuánto más los de los bebes robados a sus madres tras el parto, que apenas se han perseguido en países como España, el mío. La película Philomena y el libro de Francisco Tena sobre los niños robados lo han puesto de actualidad, así como la visita de varias víctimas a este Parlamento, que debe ocuparse seriamente de ayudar a familias europeas a reencontrarse, a que se conozcan y, en su caso, a que se persiga a los culpables de tanto daño. Es mi última intervención en este hemiciclo, en el que llevo diez años, pero permítanme, queridos colegas, pedir al nuevo Parlamento y a la nueva Comisión una delicada y eficaz intervención sobre los bebés robados y sus tremendas consecuencias.